Panie Komisarzu! Omawiając dzisiejsze sprawozdanie Sebastiana Bodu jak i każde inne tak naprawdę musimy zawsze zadawać sobie pytanie na czym tak naprawdę nam zależy. Jeśli chcemy usprawnić działanie europejskiego sektora przedsiębiorstw poprzez ustanowienie rozsądnych i przede wszystkim możliwych do przeprowadzenia na wolnym rynku zmian w systemie zarządzania i ładu korporacyjnego, powinniśmy poprzeć sprawozdanie naszego kolegi Sebastiana Bodu. Zgadzam się, że europejskie firmy muszą dbać w dobie kryzysu zarówno o wyniki gospodarcze bo to przecież one generują poziom zatrudnienia jak i o szeroko rozumiane kwestie społeczne i środowiskowe, ale także o własnych akcjonariuszy. Zapisy, które wynegocjował nasz sprawozdawca, sprzyjają zwiększeniu przejrzystości, stabilności i wiarygodności przy jednoczesnym odpowiedzialnym społecznie zarządzaniu europejskimi firmami. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dla niektórych posłów są to zbyt miękkie i niewystarczające zalecenia.

Czy zależy nam na zgłaszaniu propozycji, które są nierealne, ale bardzo ładnie brzmią, czy chodzi nam o realne zmiany? Uważam, że zapisy dotyczące sfery zarządzania i działania zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej oraz wprowadzenie stosowania przez wszystkie przedsiębiorstwa zasady przestrzegaj i wyjaśnij oraz kodeksu ładu korporacyjnego pozwolą na stworzenie lepszego, bardziej funkcjonalnego systemu. Należy jednak pamiętać, że stosowanie zasad ładu korporacyjnego nie uwolni przedsiębiorstw od ryzyka ponoszonego przez każdy podmiot gospodarczy związany z prowadzoną przez niego działalnością. Dobre zarządzanie to zarządzanie rozsądne i zrównoważone, które bierze pod uwagę interesy wszystkich zainteresowanych stron. Pamiętajmy, że mówimy tu także o firmach prywatnych, firmach funkcjonujących na wolnym unijnym rynku, firmach, którymi tak często i tak bardzo lubimy się szczycić.